Gospodine predsjedniče, u vremenu u kojem informacijske i komunikacijske tehnologije dostižu svoj vrhunac i postaju sve važniji kotačić u svakodnevnom funkcioniranju modernog čovjeka i društva svakako je potrebno uključiti ih u zdravstveni sustav te ga tako učiniti dostupnijim i učinkovitijim. Ovakav pristup dugoročno bi trebao smanjiti troškove i olakšati sustav od administrativnog opterećenja koje ga često usporava i čini manje efikasnim. Drago mi je da izvjestiteljica naglašava važnost zadržavanja humane komponente u sektoru zdravstva jer je ona doista nezamjenjiva. Glavne nedoumice koje se nameću su evidentni problemi pri implementaciji i zaštiti sigurnosti podataka. Držim kako moramo uzeti u obzir nejednaki stupanj tehnološkog razvoja država članica, kao i razlike u ustroju i učinkovitosti nacionalnih zdravstvenih sustava, te prilagoditi ovaj plan toj realnosti kako bi i siromašnije članice dobile priliku unaprijediti zdravstvenu skrb koju nude građanima.